Ja, hvala predsedujoči za besedo, poglejte prejle, državna sekretarka, ne nas malo, okrcala, češ, v petindevetdeset odstotkih se današnje razprave ponavljajo glede na včerajšnje, ampak, oprostite, no, saj v petindevetdeset odstotkih se tudi napake iz leta dva tisoč dvajset proračuna za leto dva tisoč enaindvajset ponavljajo, ne, ali je mogoče proračun, za leto dva tisoč enaindvajset nekaj nekaj čisto popolnoma drugega kot za leto dva tisoč dvajset, no, a je mogoče proračun za leto dva tisoč enaindvajset, slučajno socialen, je slučajno razvojno naravnan? ker za leto dva tisoč dvajset vemo, da ni, ne, recimo, a ima proračun za leto dva tisoč enaindvajset dovolj sredstev za dolgotrajno oskrbo? Slišali smo: več kot enajst tisoč starostnikov pred vrati domov za ostarele, da ne omenjam, da štirideset tisoč starostnikov bi potrebovalo pomoč na domu, ki je seveda, takšni proračuni, pa četudi najbolj obsežni proračun v zgodovini, ne ne zagotavljajo, ne, potem, a imamo, tistih obljubljenih deset tisoč, neprofitnih stanovanj za, ne, ki so nekako bili predmet celo koalicijskih zavez, je to slučajno kje na vidiku? Ni. Kakšna so sredstva noter, zdajle danes berem, hvalimo se z nekim novim stanovanjskim zakonom, ki je še v obravnavi, ja, seveda, ampak kdaj se bo to realiziralo, mi imamo lahko super zakonodajo ampak če je implementacija slaba, če je skorajda nič, na kaj nam vse skupaj pomaga, ljudje bodo še zmeraj, ne, kljub temu da že petindvajset let seveda nismo, ne, pri stanovanjski politiki naredili nič, pa bi morali, po ustavi bi morali, ljudje bodo še zmeraj se morali znajdevati v tem kaosu, v tej stihiji na trgu, pristajati na tržne zakonitosti, ki so ubijalske, predvsem za revnejše sloje ali pa za mlade, potem, a a bomo vložili kaj zares v obnovo železnic, ne, mi bomo raje širili ljubljansko obvoznico, kaj nas pa brigajo podnebne spremembe, kaj nas briga naš ogljični odtis, kaj nas vse skupaj pravzaprav sploh briga, kaj potem če bi, mreže železnic, v samo okrog Ljubljane govorim, ki bi povezovala manjša mesta okoliška z Ljubljano, ki nam omogočila celo progo do letališča, ki bi to stalo isto, ne, kot ta širitev obvoznice, kaj, obvoznice, kaj potem. Nič, pač nič, ne, a imamo v tem proračunu kaj več za študentske domove in štipendije? Tudi nimamo. Imamo za kaj več za osnovnošolske programe? Tudi ne. Imamo kaj več za znanstvenoraziskovalno dejavnost ne glede na to, da smo baje razvojno naravnani? Tudi ne. Za kulturo manj kot nič, bi lahko rekla, no, pa poglejmo, mogoče, da se malo, res bolj osredotočim na stanovanjsko politiko. Čisto vseeno je, kateri amandma bi dali, ali bi ga dali za leto dvajset, enaindvajset, a bi ga sploh dali, a ga ne bi dali. Tisti, ki nismo v koaliciji, ti amandmaji pač več kot očitno ne bodo šli skozi, stvar je domenjena, proračun je praktično, bo sprejet, tukaj je kolega Starovič govoril, da namesto da bi se poslušali, bili, sposobni sprejemati kompromise. Ja, kdo nas ne posluša, kdo ni sposoben sprejemati kompromisov? Tisti, ki nismo del koalicije, pač nismo slišani in teh kompromisov ne bomo ugledali, letos gotovo ne, za naslednji dve leti v proračunu gotovo ne, in poglejte, kot sem rekla, Slovenija je že petindvajset let tako rekoč popolnoma, brez ustrezne stanovanjske politike, pa čeprav nam ustava v oseminsedemdesetem členu jasno določa, da mora država ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobimo ustrezno domovanje, ampak v resnici ni tako, celo več, celo naš stanovanjski sklad je tržno usmerjen in prodaja kvadratni meter stanovanja po debelih tri tisoč evrov. Zdaj pa naj, mislim, predstavljajmo si torej to situacijo, no, in zato seveda stanovanje danes ljudje večinoma rešujejo, rešujemo na prostem trgu, pa ne zato, ker bi nam bilo to všeč, ampak zato, ker smo enostavno prisiljeni v to, in naša očaranost tržnim gospodarstvom nas je torej prisilila v to, ampak, pri tem pa seveda pozabljamo, da trg ne tega stanovanjskega problema ne more reševati, trg tržne zakonitosti, na katere se tako prisega, so pravzaprav katalizator problema, ustvarjajo ta problem, ne, in seveda, ne, pač nič ne pomaga, no, na, ni na delu pač nepremičninski trg svojo lakomnostjo, svojimi velikimi apetiti po profitu, na delu so raznorazni lobiji, kapitalski lobiji, lobiji kapitalskih elit, na delu je vojaški lobi s svojimi zahtevami, in seveda reveži revni državljani in državljanke svojih lobistov pač nimajo in zato je pač tako, kot je, politika pa kljub temu, da se vse to dogaja pred našimi očmi, ostaja neodzivna, politika ne ukrepa, politika torej ne namenja sredstev ne za krepitev socialne države, pa čeprav se tukaj širokoustite na debelo in na veliko, kako je to zelo socialno naravnan proračun, niti ne za razvoj, ki bi omogočal, da bi ljudje, dobili kvalitetna delovna mesta, izplavali iz, iz težav in imeli končno primerne dohodke, no, in ob takih, pogojih, ki jih opisujem, so pač mnogi naši sodržavljani, sodržavljanke v resnici revni, teh je kar dvesto oseminšestdeset tisoč in kar petinštirideset tisoč otrok. Toliko, ko govorimo o otrocih, ki tudi ste vsi sočutni, ko je treba govoriti o njih, ko pa je treba to zapisati, preliti v številke v proračunu, pa to sočutje izpuhti, nekam v zrak, ne, tako imamo mlade brezposelne, upokojence, matere samohranilke, hendikepirane in tako naprej, ki so baš brez perspektiv v tej družbi, in vsi ti ljudje so pač v hudi socialni stiski in ta proračun za naslednji dve leti ne samo, da ne bo rešil teh socialnih stisk, ne, tiste najrevnejše zaposlene, ko smo pred kratkim videli, ali pa tiste, reveže, ki so brezposelni, ki trenutno ne morejo dobiti ustreznega dela, bi bi oklestil še za dodatek za delovno aktivnost, torej bi jim še vzel, jih potisne v še večjo bedo, mislim, če to ni, sprenevedanje. In in zakaj bi to naredil? Za borih šestnajst milijonov drobiža, ki bi jih s tem bojda proračun prehranil, ta megalomanski proračun, največji proračun vseh časov bi za drobiž do konca potopil tiste najrevnejše, ne, in kaj naj rečem, v glavnem eno so politike, drugo je govorjenje o politikah, tretje pa je prenos politik v prakso in, in kaj nam pomagajo tudi recimo, okej, mogoče bomo dobili malo boljši stanovanjski zakon, ampak kdaj bo ta sploh implementiran, kdaj se bo to udejanjilo, kdaj bodo ljudje imeli kaj od tega? V letu dva tisoč dvajset in v letu dva tisoč enaindvajset glede na drobiž, ki je noter zapisan, gotovo ne. Tako da, bojim se, da bomo ob fanfarah vrtalnih strojev, ne, ki tam vrtajo dol v državnem svetu, pompozno sprejeli ta čudoviti, najboljši proračun vseh časov, celo najboljši v Evropi, izgleda, saj seveda ne s pomočjo Levice, pač pa se boste naslonili tokrat na SNS. Kaj potem, samo da bo. Torej hvala lepa za razpravo.